Az utóbbi napok ukrajnai eseménye kapcsán sokan hangot adtak aggodalmaiknak a kisebbségek nyelvhasználatát biztosító törvény visszavonása miatt. Egyetértek azzal, hogy csak egy többnemzetiségű és többnyelvű Ukrajna léphet az európai útra, egy olyan ország, amelyben a nemzeti kisebbségek jogait biztosítják, tiszteletben tartják és erősítik.

Hasonló szolidaritásra az Ukrajnában élő magyar és román kisebbségek részére is szükség lenne. A nyelvhasználati törvény kapcsán sokan elmondták, hogy annak eltörlése veszélyezteti az ország társadalmi rendjét, stabilitását és belső kohézióját. Örömömre szolgál, hogy a nemzetközi politika kezdi felismerni, hogy a többség és kisebbség közti, a különböző etnikumok közti kölcsönös tisztelet és elismerés általában közösen lefektetett szabályokon alapul.